herra forseti utanríkisráðuneytið er jafnan upptekið við það að reyna að greiða götu viðskipta íslenskra fyrirtækja og einstaklinga við aðrar þjóðir í þessu þingmáli sem ég mæli hér fyrir er einmitt verið að feta þá slóð áfram hún felur í sér heimild handa ríkisstjórninni til þess að fullgilda fyrir hönd íslands fríverslunarsamning sem er milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og lýðveldisins albaníu sem var undirritaður í genf sautjánda desember tvö þúsund og níu samtímis leita ég heimildar til þess að fullgilda landbúnaðarsamning á millum þessara tveggja ríkja sem var undirritaður sama dag þessi samningur við albaníu mun afnema eða draga úr viðskiptahindrunum og mun bæta samkeppnisstöðu efta ríkjanna í albaníu þar á meðal

herra forseti efta ríkin hafa gert tuttugu og tvö fríverslunarsamninga við ríki eða ríkjahópa

í tengslum við þessa samninga hafa verið gerðir sérstakir tvíhliða samningar á millum einstakra efta ríkja og viðkomandi ríkis eða ríkjahóps um viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur það hefur ákaflega lítið verið flutt út undanfarin ár til albaníu árið tvö þúsund og átta nam vöruútflutningur þannig aðeins ríflega tíu milljónir króna vöruinnflutningur frá þessu ríki hefur numið í kringum sjö til átta milljónum síðustu ár mest er flutt inn af fatnaði og skóm næsta áratug er hins vegar gert ráð fyrir því að hagvöxtur glæðist mjög í þessu landi sem er nú að ryðja sér braut til aukins lýðræðis og frekari framfara og gert ráð fyrir því að þar með aukist þau færi sem íslenskt fyrirtæki hafa á því að eiga ábatasöm viðskipti við albani fríverslunarsamningur við albaníu kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur þannig munu tollar á helstu útflutningsafurðir frá íslandi falla niður landbúnaðarsamningurinn sem ég gat um áðan er gerður með vísan til fríverslunarsamnings efta og albaníu undir hann falla

hann kveður á um að tollar á tilteknum landbúnaðarvörum verði lækkaðir eða felldir niður þannig mun albanía fella niður tolla á vatn lifandi hross og osta frá því samningurinn tekur gildi ísland mun meðal annars fella niður tolla á ýmsar matjurtir og ávaxtasafa ég legg til frú forseti að þegar þessi umræða er búin verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar